Il 2017 è stato un anno nel quale sono emerse ancora troppe criticità, nel rispetto dei diritti fondamentali, fra questi, l'uguaglianza di genere, i diritti dei minori e il rispetto dello Stato di diritto. Ritengo quindi importante che la relazione ribadisca il principio che i minori non debbano mai essere detenuti in ragione del loro status di migranti ed esorti gli Stati membri a predisporre misure di accoglienza e di inclusione, che tengano conto della loro specifica vulnerabilità. Sono significative poi le raccomandazioni sulla lotta alla violenza di genere e il richiamo agli Stati membri, alla piena ratifica e alla piena attuazione della Convenzione di Istanbul. Ed è importante ancora il richiamo al rispetto, negli Stati membri, dell'indipendenza della magistratura che, come ribadito anche dalla Corte di giustizia, costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto ed un presupposto indispensabile per mantenere la fiducia reciproca nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.